5 został ożywiony na nowo nie wyłączając zdolności do obrony przed atakiem balistycznym.

Plan działania dotyczący transatlantyckiej architektury obrony przeciwrakietowej powinien być ukończony nie później niż w połowie 2011 r. Powinny iść za nim również pieniądze, także europejskich partnerów NATO. Podpisanie przez Rosję nowego traktatu START nie może oznaczać ograniczeń w zakresie budowy natowskiej architektury antyrakietowej. Także współpraca z Rosją w tym obszarze nie może oznaczać osłabienia obrony Europy Środkowej.